avant son addendum resituant ce traité d'indépendance dans la dépendance transatlantique et puis, celle de l'Américain Jean Monnet, voulant faire justement de l'Europe de la défense une annexe des États Unis.

Merkel aussi. Depuis Adenauer, on ne peut plus parler de couple franco allemand, car nous voyons, nous, Français patriotes dans l'Europe de la défense, une dynamique d'indépendance et les autres, dont l'Allemagne, un cas de dépendance dans la mutualisation. En sécurité défense nous devons construire cette vision gaulléenne de l'indépendance européenne avec les États Unis au sein des Nations unies, dans un monde désormais multipolaire, sinon l'Europe de la défense sera un échec.